þar sem lagðar eru til breytingar á öðrum ávinningi fyrir vændi jafnframt er lagt til að það verði gert refsivert að greiða fyrir vændi barns yngra en átján ára eða heita öðrum greiðslu eða öðrum ávinningi fyrir vændi barns markmiðið með frumvarpinu er eins og þingheimi er ljóst að gera kaup á vændi almennt refsiverð og sporna með því við sölu á kynlífi með þessu er ábyrgðin á viðskiptunum færð til kaupandans þar sem mikill aðstöðumunur er á kaupanda og seljanda sem er iðulega knúinn áfram af einhvers konar neyð mál hliðstæðs eðlis hafa oft verið lögð fram undanfarin ár en ekki náð fram að ganga samþykkt þessa þingmannafrumvarps í meiri hluta allsherjarnefndar er í samræmi við þá stefnumörkun sem ríkisstjórnin hefur þegar sett fram að þessu leyti um að gera beri kaup á vændi refsiverð að öðru leyti skýrir málið sig sjálft og ég ætla ekki að orðlengja það hér í ljósi þess að nú líður að þinglokum málið er fullupplýst í ljósi langrar umræðu um það og mikillar umfjöllunar um það á fyrri þingum ég vil þó vekja athygli á að á fundum nefndarinnar kom fram að í tvö hundruð og aðra grein almennra hegningarlaga og í annarri málsgrein fyrstu grein frumvarpsins er fjallað um það sama það er um refsinæmi þess að greiða barni undir átján ára fyrir samræði eða önnur kynferðismök ákvæði frumvarpsins gengur þó lengra þar sem það nær einnig til þess þegar þriðja aðila er greitt fyrir slíkt því er gerð tillaga um ákveðna hreinsun og einföldun á lagaákvæðunum að því leyti að þar sem í tvö hundruð og aðra grein er ákvæði um kynferðisbrot gegn börnum en tvö hundruð og sjöttu grein er almennt ákvæði um vændi séu ákvæði frumvarpsins eðlileg viðbót við þá síðarnefndu og því er lagt til að fjórðu málsgrein tvö hundruð og aðra grein falli brott þar sem hún verður óþörf við þessa breytingu undir álit meiri hluta allsherjarnefndar rita auk mín háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir ágúst ólafur ágústsson árni þór sigurðsson og siv friðleifsdóttir